Mutige Aufdecker zu schützen, die im öffentlichen Interesse handeln Darum geht es!

Diese beiden sind wahre Helden, und sie haben einen sehr hohen Preis dafür bezahlt Erinnern wir uns, LuxLeaks war der Auslöser für die Aufdeckung der großen Steuerskandale. All unsere Fortschritte, mehr Transparenz in die Welt der Steuertrickser zu bringen, verdanken wir mutigen Aufdeckern, und insofern verdienen sie, auch geschützt zu werden. Daher dankeschön an Virginie, danke an Frau Jourová als Kommissarin, aber auch an alle Abgeordneten, die hier mitgearbeitet haben, denn wir haben gezeigt Es bedarf eines selbstbewussten Parlaments, das zusammenarbeitet und insofern de facto das Initiativrecht an sich zieht.